Monsieur Schmidt, trouvez vous normal que dans un pays comme la Grèce, la troïka a accepté que le gouvernement ne touche pas au budget de la défense, mais par contre réduise le budget de la santé de 6 milliards à 2 milliards d'euros, ce qui fait que les gens n'ont plus accès aux soins?